Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la Commission, dans sa communication de février dernier sur les investissements européens dans le domaine social, liste de nombreuses mesures visant à lutter contre le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale en Europe.

Lorsque le Conseil européen leur annonce, en 2012, un pacte de croissance à 120 milliards dédié aux PME et aux jeunes, et qu'en mai 2013, ces jeunes n'en n'ont pas vu le moindre centime, nous risquons de les décourager. Lorsque ce même Conseil annonce, avec tambours et trompettes, en février, la création d'une initiative pour l'emploi des jeunes à 6 milliards d'euros, dont en réalité, 3 milliards sont pris sur le FSE, qu'on abaisse en même temps les propositions de la Commission pour Erasmus et qu'on refuse de payer pour le budget de 2013, nous risquons de les décourager.

Lorsqu'on prône une économie sociale de marché, mais qu'on ne parvient pas à contrôler l'application des règles de détachement des travailleurs, nous risquons de les décourager.